O primă concluzie a demonstrațiilor și a alegerilor din Rusia este că societatea civilă rusă s a întărit și poate să fie capabilă să genereze o alternativă la actuala putere. Cred că în relațiile Uniunii Europene cu administrația de la Kremlin trebuie să primeze pragmatismul, fără ca aceasta să însemne un rabat de la valorile noastre politice și morale. Rusia trebuie să știe că poziția noastră cu privire la respectarea drepturilor omului și la o guvernare democratică și transparentă nu este negociabilă. De asemenea, Uniunea Europeană trebuie să explice clar Moscovei că poziția sa față de regimuri precum cel din Siria nu este în favoarea popoarelor care suferă de pe urma guvernărilor totalitare. Cred că este important ca noua administrație să condamne ceea ce se întâmplă în Siria, în special în cadrul Organizației Națiunilor Unite. Pe de altă parte, ar fi de dorit ca Uniunea Europeană și țările membre să vorbească aceeași limbă, atunci când este vorba de dimensiuni esențiale ale relațiilor cu Federația Rusă, cum ar fi politicile energetice.